Fragen Sie doch mal die Menschen in Irland, und zwar die Mehrheit.

Ich finde es riesig, wie man aus solchen Schwierigkeiten rausgekommen ist. Ich sage doch nicht, dass alles bestens ist.

Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Meistens ist das Leben kompliziert. Deswegen muss man sich anstrengen, um Probleme zu lösen.